Doamnă președintă, astăzi vă voi prezenta mesajul primit de la un cetățean european, care se numește Florin Coman și este elev în județul Gorj, România, care este îngrijorat de situația educației și lipsa școlilor profesionale. Citez Toată lumea dă vina pe tineri pentru felul în care merge țara. Ni se spune că suntem leneși, mileniali, fulgi de zăpadă, și mai știu eu cum.

Nu toți suntem născuți în familii de elită și nu suntem toți genii.

Plecăm prin Europa să facem muncă necalificată pentru că acasă avem numai facultăți una și una, dar școli profesionale ba. Părinții își împing copiii să meargă la facultate ca să fie în rândul lumii, dar și aceștia ajung tot la munca de jos.

Sper să primesc și să facem auzite din ce în ce mai multe astfel de mesaje, deoarece trebuie să nu uităm că Uniunea Europeană este pentru și despre cetățenii ei.